Die Verbesserung der Menschenrechte ist Teil des Prinzips Ich bin deswegen froh, dass künftig die Ergebnisse der Menschenrechtskonsultation in die jährlichen Fortschrittsberichte der einzelnen Länder eingehen. Wir hatten gerade die Debatte zur Situation in Syrien. Darum sage ich ganz bewusst Wir müssen aus den Fehlern im Umgang mit den arabischen Despoten lernen. In Richtung Osten heißt das Keine faulen Kompromisse mit Lukaschenko und keine Deals mit Janukowitsch. Solange die Opposition im Gefängnis sitzt, darf es keine neuen Abkommen geben. Kollege Siwiec hat über die Stärkung der Zivilgesellschaft gesprochen. Das sollte allerdings kein bloßer Vorsatz sein. Das zivilgesellschaftliche Forum der östlichen Partnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil des Nachbarschaftsprogramms. Gute Anfänge sind gemacht, wie unlängst auf dem Treffen in Poznań zu erleben war. Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir die bestehenden Ansätze unterstützen und die Koordination mit der EU durch ein entsprechendes Sekretariat fördern.